Voorzitter, ik beroep me op artikel 59, lid 3, van het Reglement, want ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we teruggaan naar het Commissievoorstel, bijlage V, deel E.

Die toekomst wordt voor deze kinderen en kleinkinderen er is net over die kinderen en kleinkinderen gesproken de nek omgedraaid.

Ik verzoek de collega's die dat steunen om nu te gaan staan.